in diverse parti del mondo, accordi per la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese gli ultimi la scorsa settimana in Vietnam, Myanmar e Thailandia paesi dove ero accompagnato da una folta delegazione di imprese, molte delle quali

paese. Organizzeremo inoltre la terza missione in Grecia per sostenere le piccole e medie imprese, con nuovi investimenti da parte di imprese europee, a dimostrazione che l'Europa non richiede soltanto sacrifici, ma dà anche sostegno alla crescita e all'economia reale.

Nel corso del mio intervento precedente ho sottolineato l'accordo sui prestiti alle piccole e medie imprese fino a un milione e mezzo di euro, in deroga all'accordo di Basilea III, grazie a una decisione comune di Parlamento, Commissione e Consiglio. Inoltre, c'è il grande pacchetto approvato dal Consiglio, al quale stiamo lavorando con fondi della Banca europea per gli investimenti e fondi del bilancio comunitario proprio per agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese. L'onorevole Allam ha posto il problema del ritardo dei pagamenti pregressi, cioè antecedenti all'entrata in vigore della direttiva